Monsieur le Président, Madame le rapporteur, est il nécessaire, aujourd'hui, de rappeler au sein de cette assemblée, comme certains l'ont fait, que l'Australie est le troisième exportateur mondial de viande bovine et le troisième exportateur mondial de sucre, qu'elle est en position dominante dans le secteur du lait et des céréales, et un colosse mondial sur le plan de l'exportation de produits agricoles?

l'Union européenne prône le respect de l'environnement en toute occasion. Mais, ce qui nous inquiète le plus encore, c'est la menace qui pèserait sur la santé des consommateurs puisque, je vous le rappelle, ces deux pays autorisent le clonage d'animaux à des fins alimentaires. Nous ne voulons plus de ces négociations qui, à l'instar de celles sur le TAFTA, sont menées par la Commission dans l'opacité la plus totale, où ni les parlements nationaux, ni les gouvernements n'ont été autorisés à accéder aux documents, alors qu'ils étaient disponibles pour les grands patrons des multinationales, pour la bonne et simple raison, me direz vous, qu'ils faisaient partie des négociations et de la rédaction. Aujourd'hui, pouvez vous simplement ou seulement nous garantir que les parlements nationaux seront consultés, et à quel moment?